Señor Presidente, un ejemplo para que podamos valorar el grado de transparencia en la Unión Europea aquí les muestro la declaración que nos hacen firmar para poder entrar en la sala secreta donde guardan bajo llave los documentos de la ATCI. Nos recuerdan en esta declaración la necesidad de cumplir con las normas para la consulta de información clasificada uno, asegurar la seguridad de los documentos clasificados dos, bajo ninguna circunstancia, por acción u omisión, permitir que la información dada sea conocida por personas no autorizadas tres, no reproducir los documentos clasificados o la información que contienen. Y nos recuerdan cuando firmamos esta declaración que, si no cumplimos estas normas, habrá acciones disciplinarias o incluso acciones legales. Es decir, nos enseñan algunos documentos a cambio de que juremos silencio silencio ante un ataque sin precedentes a nuestra democracia y nuestros derechos que se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos silencio mientras las multinacionales redactan un acuerdo a la medida de sus intereses.